Hvala lepa. Veseli me, da stranka SDS popravlja svojo napako, ki jo je naredila leta točno sedemindvajsetega enajstega dva tisoč dvanajst, ko je ravno to zadevo, v obratni smeri, znižala je z amandmajem, najnižjo pokojninsko osnove, osnovo s petintrideset odstotkov na šestindvajset odstotkov. Takrat, mislim, da je bila poleg poleg, Ljudske stranke na oblasti, ali ravno ne, no, skratka, bil je amandma, ki je to šel v obratni smeri. Zdaj SDS popravlja tiste svoje napake, kar je prav. Trajalo je kar nekaj časa, ampak mislim, da smiselno je, da se to popravi. Država je rekla na eni, vlada, ne, država, država smo vsi, vlada je pa tista, ki komandira, na redni seji državnega zbora je bilo rečeno: "Dostojne pokojnine so zagotovo prioriteta te vlade, ne samo ene stranke, celotne vlade". No, vprašanje je, če je to res prioriteta celotne vlade, mislim, da je samo en del koalicije za to, da se ta zadeva popravi, in sicer to je bila koalicijska stranka Levica, kakor smo slišali. Rešitev je zagotovo potrebna. Invalidi so skupina, ki so najbolj prizadeti, ki si ne morejo pomagati in v glavnem so tudi v veliki meri nezaposljivi ali pa nezaposljivi od takrat naprej, ko so dosegli invalidnost. Res je, da je cela vrsta teh invalidov, ki niso vplačevali v pokojninsko blagajno praktično nobenih sredstev, in vendar bodo dobili, določena povečana finančna sredstva zdaj s tem novim zakonom. Ni lahko debatirati o tem, kajti moramo vse skupaj primerjati tudi s tem, da imamo ogromno število ljudi, ki so na sociali, ki ravno tako niso delali prav nič, ne, mnogi od njih zaradi tega, ker pravijo: "Brez veze, da bi delal, je boljše, da sem na sociali in mi mora država dajati," medtem ko marsikakšen invalid bi rad delal pa ne more, in ta, ki bi rad delal in ne more, je prikrajšan, tisti, ki pa lenari in noče delati, tisti se ima pa fajn. Vlada je dvignila finančna sredstva za te, socialne prejemnike in, od vseh teh socialnih prejemnikov sem jaz prepričan, da je vsaj sedemdeset odstotkov takih, ki špekulirajo, ki dobi socialne prejemke in potem še na črno zasluži kakšnih dvesto, tristo evrov in reče: "Le zakaj bi hodil v službo, le zakaj bi delal, ko pa lahko sedim doma, dobivam denar od države in potem še nekaj na črno zaslužim." Res pa je tudi to, da je treba ta naš pokojninski sistem v fundamentu popraviti, v fundamentu popraviti. Tukaj se pa strinjam z marsičim, kar je povedal kolega iz Levice. Ne vem, zakaj koalicija ne posluša v nekaterih segmentih Levice, saj v glavnem v glavnem Levica tako ali tako dirigira usmeritve sedanje vlade in jim določa, kaj morajo sprejeti in česa ne. Tako da bi pričakoval tudi na tem področju, da bi kdaj kaj poslušali. Mogoče pa tudi Levici ni toliko do tega, da bi vse sprejeli, kajti, če bi vlada vse sprejela, potem ne bi imeli več kaj govoriti. Na splošno je stanje v Sloveniji slabo, zelo slabo. Ne samo za invalide, ne samo za upokojence, tudi za tiste, ki so zaposleni. Slabo je zaradi tega, ker je od leta dvaindevetdeset praktično se ni skrbelo za ljudi, skrbelo se je za določene okvirje, v katerih so bili tisti, ki so še tako ali tako imeli dosti oziroma, ki so si nakradli, kajti določeni segmenti so bili tako privilegirani, da so lahko jemali iz državne malhe, iz tiste malhe, ki smo jo napolnili v nekdanji Jugoslaviji vsi, ki smo delali. Iz tiste malhe so jemali, kolikor jim je pasalo, ne kolikor so potrebovali, ampak kakor so, lahko zagrabili in jasno se je vse skupaj začelo prazniti. Danes je vse skupaj zelo prazno. Tisti, ki so nakradli, tisti so zunaj. Marsikdo je zunaj, marsikdo ima denarje v davčnih oazah in tistega pač ne bomo videli, kajti nikomur ni do tega, da bi se te zadeve uredile. Ta zakon je sicer ena, majhna kaplja v smeri, poprave krivic. Morda tudi ni najbolje napisan. Marsikaj bi se dalo bolje napisati, bolj koncizno, bolj eksaktno in znotraj tega segmenta teh ljudi, tudi narediti neke, razločbe, da bi se to drugače uredilo. Vendar pa en korak naprej pa je, zato bomo mi v poslanski skupini ta zakon podprli.